O kwestiach proceduralnych i konieczności ich uproszczeń nie będę mówił, bo przynajmniej 3 moich przedmówców o tym mówiło. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem prawidłowego wykorzystania środków europejskich jest też budowanie odpowiedniej zdolności administracyjnej, także na poziomie regionalnym i lokalnym, chciałbym zapytać, w jaki sposób Komisja planuje wspierać współpracę samorządów regionalnych i lokalnych z Unii Europejskiej z ich partnerami w ramach europejskiego instrumentu, a w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Ponieważ przedstawione przez Komisję cele współpracy przygranicznej są celami długofalowymi, chciałbym zapytać, w jaki sposób ten program mógłby przyczynić się do zwiększenia mobilności młodzieży.